De armste bevolkingscategorie in de wereld bestaat voor 70 uit vrouwen.

Zij zijn de grootste slachtoffers bij natuurrampen en conflicten over bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen. Ironisch genoeg behoren vrouwen tot de bevolkingscategorie die het klimaat het minst belast en het aandeel vrouwen dat meebeslist in nieuwe klimaatstrategieën is eigenlijk veel te laag. Zij zijn echter wel de grootste ervaringsdeskundigen en ik denk dat zij daarmee ook een goede bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaatbeleid. Er is nog veel te weinig kennis over gendergelijkheid en klimaatverandering, maar wél staat vast dat meer gelijkheid beter is voor het klimaat en een beter klimaat bijdraagt aan meer gendergelijkheid. Denk hierbij aan de vele vrouwelijke waterdragers die hun tijd nu moeten inzetten voor het verslepen van water heen en weer of hout, zoals de commissaris ook al zei, en die tijd niet kunnen inzetten voor bijvoorbeeld studie of het afmaken van hun school. Daar moet verandering in komen en ik zou zeggen een slimme meid is op klimaatverandering voorbereid!